Le persecuzioni possono assumere innumerevoli modalità di manifestazione, ma hanno sempre in comune un'impronta ossessiva che porta la vittima a temere soprattutto per la propria incolumità, un senso di timore che caratterizza la vita quotidiana, una vera e propria limitazione alla libertà personale.

Il controllo che un coniuge, un convivente, può esercitare è enorme e lascia la vittima priva di un qualsiasi posto in cui sentirsi sicura. E proprio per questo ci vuole anche più attenzione alle donne migranti. Misure quali gli ordini di protezione, l'allontanamento dalla casa familiare o la prescrizione di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati sono strumenti di tutela che possono fare la differenza e migliorare notevolmente la vita quotidiana delle vittime, ma non possono essere le uniche vie percorribili. Occorre fornire una migliore garanzia legislativa per la protezione delle vittime di persecuzione, prendere le buone prassi che esistono in Europa parlo per esempio del mio paese, l'Italia. Serve anche un investimento forte da un punto di vista educativo, perché la migliore misura a lungo termine è un'istruzione più efficace e un impegno culturale attivo. Non possiamo più aspettare. Non possiamo lasciare che un tema così importante abbia una regolamentazione non uniforme all'interno dell'Unione europea. Chiudo dicendo che sono ancora troppi, ad oggi, i paesi dell'Unione europea che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul.